2007. Cieszę się, że szwedzka prezydencja i komisarz Kallas wykazali się zaangażowaniem na rzecz rozwiązania tego problemu. Chciałabym zwrócić uwagę na kilka spraw, które dalej jednak pozostają i będą dla nas zadaniem na następne lata.

Moim zdaniem, udzielenie absolutorium Radzie za rok 2007 jest krokiem w dobrym kierunku, ale powinniśmy sobie też jasno powiedzieć, że pozostają cały czas pewne nie do końca wyjaśnione kwestie, które cały czas powinny być Radzie przypominane i mam nadzieję na konstruktywny dialog i coraz większą przejrzystość i otwartość w tym dialogu, aby jak najlepiej monitorować pieniądze publiczne.